það var svo að sá samningur var framlengdur nú í nágrenni við áramótin og þá voru gerðar nokkrar breytingar á tilhögun hans eða framkvæmd sem mér finnst ástæða til að hæstvirtur ráðherra fái tækifæri til að rökstyðja ég tek það skýrt fram að í þessari fyrirspurn er ekki sjálfkrafa falin einhver gagnrýni eða áfellisdómur á þessar breytingar í sjálfu sér en ég hef orðið þess var á starfssvæði samningsins að þar hafa vaknað spurningar og þátttakendur í verkefninu á hinu fyrra formi hafa spurt hverju þessar breytingar sæti eða hver séu rökin að baki þeim þá á eg einkum við það að þeir aðilar sem höfðu tekið þátt í samstarfinu og framkvæmd samningsins á hinum fyrra grunni í formi þess að byggja upp svokallaða klasa og ýmsir aðilar bæði úr skólasamfélaginu og frá fyrirtækjum samtökum og jafnvel áhugamenn höfðu lagt þó nokkra vinnu sjálfboðavinnu af mörkum í því skyni um þetta fyrirkomulag ríkti að ég best taldi almenn ánægja og aðilar sem svona háttar til um hafa þess vegna spurt sig hverjar séu helstu ástæður þess að farið var út í þessa breytingu að hverfa frá klasaskilgreiningum og fela einum aðila framkvæmd samningsins nú tek ég það fram að atvinnuþróunarfélag eyjafjarðar er að sjálfsögðu mjög eðlilegur aðili til þess að halda utan um framkvæmd svona samnings og það er síður en svo að ég sé að gagnrýna það að samningurinn eða samningsutanumhaldið sé þar en hinu leyni ég ekki að ég upplifi þetta þannig að það sé nokkur eftirsjá að því góða starfi og þeim jákvæða áhuga sem ýmsir aðilar sýndu og lögðu af mörkum í gegnum þátttöku sína í að byggja upp samstarfið innan viðkomandi klasa þannig veit ég fyrir víst að menn töldu að samstarf í mennta og rannsóknarklasa svo dæmi sé tekið matvælaklasa og ferðaþjónustuklasa og örugglega einnig heilbrigðisklasa hafi skilað góðum árangri